Przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą w zapewnieniu prawdziwej demokracji, równości płci, a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka. W niektórych państwach 7 na 10 kobiet pada ofiarą przemocy. To wynik patriarchatu, który jest niestety utrwalany przez wiele religii. W Polsce pod wpływem Kościoła katolickiego kobiety są poddawane przemocy instytucjonalnej w postaci restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Kościół sprzeciwiał się także podpisaniu przez rząd konwencji Rady Europy przeciw przemocy wobec kobiet.

Tylko wtedy Unia i państwa członkowskie będą skutecznymi i wiarygodnymi partnerami w walce z przemocą wobec kobiet. Apeluję także o podpisanie i ratyfikowanie przez Unię i wszystkie państwa członkowskie konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.